Wir fordern eine verstärkte Unterstützung der demokratischen Opposition und der freien Medien in Weißrussland und natürlich einen Systemwechsel hin zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wir dürfen nicht wieder die Stunde versäumen und zu lange wegschauen, wie es in Nordafrika geschehen ist, noch dazu bei einem diktatorischen Regime mitten in Europa! Deshalb war es wichtig, dass wir schon in der letzten Wahlperiode der Kollege Albert Deß hat mich da sehr unterstützt dafür gekämpft haben, dass die südliche und die östliche Partnerschaft voneinander getrennt werden. Man hatte hier vieles in einen Topf geworfen, und die östliche Nachbarschaft umfasst ausschließlich europäische Länder. Wir haben diese Woche einen wichtigen Schritt in diese Richtung gemacht.

Die polnische Ratspräsidentschaft wird Ende dieses Monats sehr kompetent darauf aufbauen. Das ist entscheidend, aber es ist blockiert, solange Weißrussland eine Diktatur und keine Demokratie ist.